qui aurait pu se conclure par un accord et avec la possibilité de voter ce budget également au niveau du Parlement européen. Il est vrai que nous avons certainement tous été déçus que cette procédure de conciliation n'ait pas pu aboutir. Mais en même temps, j'ai entendu que ce soit au niveau de la Commission, qui a joué un rôle de facilitateur, qui a véritablement joué son rôle de conciliateur à tout moment de la procédure, mais également dans le chef du Parlement une volonté, et un rappel de cette volonté ferme d'aboutir et d'être dans une perspective de réussite plutôt que dans une perspective d'échec. Je l'ai entendue aussi au sein du Conseil.

Mais je rappelle et c'est ainsi que la procédure de conciliation s'est interrompue qu'il sera toujours possible pour chacun d'entre nous de trouver des éléments pour ne pas aboutir.

Il y aura toujours moyen de ne pas aboutir. Mais j'ai entendu dans le chef des deux institutions une volonté d'aboutir. Il est important maintenant que chacun prenne ses responsabilités et que nous parvenions à conclure cet accord plutôt que de rester dans cette impasse. Une nouvelle fois, quel signal donnerions nous si nous ne parvenions pas à conclure cette conciliation par un accord?

à conclure un budget, pour parvenir à conclure un accord entre nos différentes institutions? Outre l'image, outre un premier échec lié à cette procédure budgétaire basée sur le traité de Lisbonne, il y aurait également il ne faut pas se tromper, et c'est cela qui va surtout affecter les citoyens de l'Union européenne

Certaines ont déjà été évoquées, parce qu'un budget en douzièmes provisoires, c'est un budget croissance zéro, sans tenir compte de l'inflation, avec un service européen pour l'action extérieure qui pourrait être en difficulté, avec des organes de supervision financière qui pourraient être mis en difficulté,

Par conséquent, si nous voulons inverser cette tendance, si nous voulons rester crédibles, si nous voulons avoir cette dose de responsabilité, il est important que nous puissions mettre à profit ces dernières semaines pour parvenir à un accord et sortir de cette spirale de désaccord.

Le deuxième thème qui a été évoqué à peu près par chacun d'entre vous est celui du cadre financier pluriannuel pour le financement d'ITER, qui concerne la question de la flexibilité.

Mais nous pouvons avancer.

Et sur ce point, je dois dire que le Conseil ne peut pas aller au delà de ce qu'il a communiqué lundi au niveau de la conciliation même si je sais que le Parlement n'a pas pu s'y rallier à ce moment là.

nous nous engager dans une voie positive où nous engrangeons, petit à petit, un certain nombre d'accords pour permettre à l'Union européenne d'avancer et pour permettre, par le budget 2011, la concrétisation d'un certain nombre de politiques que nous avons décidé de mettre en avant?